Chcela by som možno zdôrazniť to, že ak hovoríme dnes o ľudských právach vo svete a ak hovoríme aj o politike Európskej únie v tejto oblasti, okrem tých najzákladnejších, ktoré všetky tu už boli všetky spomenuté, mali by sme v kontexte ľudských práv hovoriť aj o sociálnych právach. Samozrejme, že sociálne práva vnímam ja osobne ako základné práva obyvateľov a budem sa veľmi snažiť, aby aj boli hlboko zakorenené v správe o dodržiavaní základných práv, pretože som spravodajkyňou, ale takisto by som očakávala, keby sme dôraz práve teraz, v čase hospodárskej a ekonomickej krízy, v časoch, keď sú tu kritizovaní legálni migranti, ale aj ilegálni migranti, ktorí prichádzajú do Európskej únie práve častokrát z ekonomických a sociálnych dôvodov, aby sme problematiku ochrany sociálnych práv takisto zakotvili nielen do už spomínanej správy, ale aby sme ju zakotvili aj do všetkých politík, ktoré Európska únia má.